Kai Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja grąžino Rusijai balsavimo teisę, tokio sprendimo šalininkai tikėjosi, kad Rusija ims pagarbiau žiūrėti į žmogaus teises, o taip pat ir paleis Ukrainos įkalintus jūrininkus ir kitus politinius kalinius.

Taip vadinami Maskvos miesto Dūmos rinkimai praeitą savaitgalį virto pasityčiojimu iš demokratinių standartų, o bandžiusieji prieš tai protestuoti buvo šiurkščiai represuoti. Savo aplinkosauginę represinę kultūrą Rusija pademonstravo Astravo atominės elektrinės atveju, kur Rusatomas, nepaisydamas aplinkosaugininkų protestų ir išvadų dėl ESPO Konvencijos pažeidimų, baigia statyti nesaugią elektrinę prie pat Europos Sąjungos sienos.